Poenoteni mednarodni računovodski standardi igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju po eni strani finančne discipline, po drugi strani seveda tudi preglednosti in pa tudi odgovornosti tako zasebnega kot posredno tudi javnega sektorja.

In tisti, ki trdijo, da so mednarodni računovodski standardi seveda tudi delni krivec za finančno krizo in ekonomsko, lahko povem, da seveda niso računovodski standardi tisti, ampak je predvsem je kriv tisti, ki jih je uporabljal na neustrezen način, ko seveda postanejo lahko tudi računovodski standardi predmet zlorab, ko postanejo predmet špekulacij in pa seveda tudi prilagajanje bilanc podjetjem.